Dat register is noodzakelijk om brievenbusfirma's het werk onmogelijk te maken.

Nu weet ik dat de Europese Commissie op 1 juni met nieuwe voorstellen gaat komen om deze richtlijn opnieuw aan te passen om de terrorismefinanciering aan te scherpen. Dat lijkt mij hét moment om nog een keer naar het register te kijken, want één tekortkoming in dat register is dat het geen trusts meeneemt. We konden dat met de Raad op dat moment niet onderhandelen, onder andere omdat David Cameron dat niet wilde. Maar er waren meer lidstaten.